W polityce znowu wracają najczarniejsze czasy. Znowu dzieli się społeczeństwa, wymyślając wrogów, strasząc nieistniejącymi zagrożeniami. Mechanizm jest prosty i stary jak świat wskazać jakąś cechę niech to będzie wyznanie, kolor skóry, orientacja seksualna czy zamożność. Potem zohydzić, wymyślić niestworzone kłamstwa. Wzbudzić strach i nienawiść. No i na koniec pokazać siebie jako jedynego wybawcę przed tym wymyślonym złem. Tak działają populiści, nacjonaliści i naziści. Musimy twardo ich zatrzymać, bo na końcu tej drogi jest śmierć, wojny domowe i religijne, obozy zagłady. Do tego prowadzi sianie nienawiści. Dziś ostrze nienawiści rządzący i ich poplecznicy skierowali w stronę osób nieheteronormatywnych. Wymyślono sobie nowego wroga nazwano go ideologią LGBT. Tylko że czegoś takiego nie ma. Ci ludzie próbują nam wmówić, że homoseksualizm jest zaraźliwy, że jeśli w szkole dzieciom powiemy, że na świecie są geje i lesbijki, to wtedy te dzieci zrezygnują ze swojej heteroseksualności. Niewiarygodne, ale to działa i nienawiść rośnie, wzmaga się fala przestępstw z nienawiści na tle orientacji seksualnej. Rządzący zakazują edukacji seksualnej, bo w świadomym społeczeństwie przepadliby z kretesem ze swoją nienawistną propagandą. Nienawiść i homofoniczna mowa nienawiści zabija. Najnowsze badania pokazują, że w Polsce ok. 70 nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, a połowa objawy depresji. Stańmy murem za najważniejszymi wartościami nie tylko europejskimi, ale w ogóle ludzkimi. Godność człowieka jest wartością uniwersalną. Przysługuje każdemu człowiekowi w równy sposób, niezależnie od rasy, religii, wieku, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej. Godność ludzka jest najcenniejszym dobrem człowieka, prawem naturalnym i nienaruszalnym. Żadna jednostka, żadna grupa, władza czy państwo, po prostu nikt, nie może tego zmienić, a tym bardziej znieść. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. Osoby nieheteronormatywne to zwykli, normalni ludzie, którym godność i szacunek przysługuje na równi z każdym innym, bezwarunkowo, tak jak nam i wszystkim innym.